Herr Präsident! Was haben Düsseldorf und Dortmund, Herten und Essen, Arnsberg und Würselen gemeinsam? Dort wohnen die Europa Abgeordneten der SPD aus Nordrhein Westfalen. In Nordrhein Westfalen hören die Menschen von Frau Kraft, dass die SPD die Industrie, den Industriestandort schützen und fördern will. Gleichzeitig werden diese Abgeordneten aus Dortmund, Düsseldorf, Essen und anderen Orten hier für eine massive Verteuerung von Dieselkraftstoff stimmen. Dabei sind Deutschland und Europa Weltspitze in dieser energieeffizienten und umweltfreundlichen Antriebstechnologie. Die Folgen dieser Verteuerung sind klar steigende Preise, sinkende Binnennachfrage, Gefährdung der Technologieführerschaft und des Industriestandorts. Wenn das sozialdemokratische Industriepolitik ist, dann gute Nacht Nordrhein Westfalen, gute Nacht Deutschland, gute Nacht Europa. Es ist doch so Es macht weder ökonomisch noch ökologisch Sinn. Wenn wir steigende Spritpreise in Kauf nehmen, die jetzt schon auf Rekordniveau sind, hemmen wir die Binnennachfrage, deren Wachstum gerade von Sozialdemokraten immer wieder gefordert wird.

Wir wissen alle, dass Dieselfahrzeuge mehr Kilometer mit weniger Sprit fahren als Benzinfahrzeuge. Ich fordere deswegen die Sozialdemokraten auf, morgen die Folgen ihrer Abstimmung für die Menschen, für die Verbraucher, für die Autofahrer in Deutschland und Europa zu überdenken. Es ist höchste Zeit, dass sich die SPD zu einer erfolgsorientierten Wirtschaftspolitik bekennt nicht nur auf Wahlplakaten, sondern im konkreten politischen Handeln.